Domnule președinte, domnule comisar, trebuie să vă spun că sunt de acord cu tot ceea ce ați specificat aici.

Dumneavoastră ați prezentat că, pentru prima dată din 1945, avem un președinte american care ignoră relația cu Uniunea Europeană.

Problema este că, dacă Consiliul își pune pe ordinea de zi și am fost foarte atentă la ce ne a prezentat reprezentantul Consiliului atât de multe subiecte și toate foarte importante, nu cred că se poate lua vreo decizie.

Membrii, reprezentanții statelor membre trebuie să țină cont de interesul Uniunii Europene dacă vrem să o mai avem, dacă vrem să nu avem eurosceptici, nu de interese naționale. Și cred că aici este cheia succesului în reglementările pe care le luăm.

751. Nu înțeleg cum nu pot 28 de state, 27 de state să ajungă la un consens în ceea ce privește un interes al Uniunii, al pieței interne, al comerțului nostru, al protejării lucrătorilor și tot ceea ce am discutat astăzi aici.